Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je souhaite tout d'abord remercier mon collègue, Franck Proust, pour son travail sur ce dossier très important. Ce premier mécanisme européen de filtrage des IDE marque une nouvelle étape et s'inscrit dans la continuité de la modernisation des instruments de défense commerciale et du refus du statut d'économie de marché de la Chine. Le monde évolue et il est temps que l'Union européenne s'adapte aux réalités des défis économiques actuels. Nous ne pouvons plus rester immobiles face aux géants chinois, américains, et face aux GAFAM qui imposent leur loi, sans état d'âme. À ce titre, nos règles de concurrence sont dépassées et la décision d'interdire la fusion Alstom Siemens est une grave erreur. Nous devons absolument permettre la création de champions européens, il est urgent que l'Europe vive maintenant avec son temps.